Z całą pewnością uzasadnione jest rozgoryczenie tych wszystkich mówców, którzy wskazują, że nie wystarczająco skutecznie Unia Europejska chroni swoje finanse przed oszustwami, korupcją i różnymi innymi zjawiskami o charakterze kryminalnym. Trzeba się zastanowić, co zrobić, aby w sposób bardziej efektywny i skuteczny tego rodzaju zjawiska przynajmniej ograniczać. Ale nie wydaje się, aby dobrą drogą było powołanie superurzędu prokuratora europejskiego. Sądzę, że nie wykorzystano szeregu możliwości, aby w sposób elastyczny umożliwić lepszą koordynację działań poszczególnych prokuratur pomiędzy krajami członkowskimi, aby poprzez dobre praktyki i szkolenia współpraca ta przynosiła lepsze rezultaty. Jestem przekonany, że powołanie nowego urzędu prokuratora będzie niosło ze sobą wiele problemów natury prawnej związanych z kwestią właściwości, choćby rzeczowej, podmiotowej kolizji prawnej pomiędzy poszczególnymi prokuratorami. Nie jest to dobra droga, nie mówiąc już o tym, że zawsze powołanie nowego urzędu kończy się wcześniej czy później wielkimi wydatkami budżetowymi.